er með nokkrum trega sem iðnaðarráðherra kemur hingað og flytur þetta frumvarp vegna þess að hér er í reynd settur punktur aftan við svolítinn kafla og ekki ómerkan í atvinnusögu íslendinga ég mæli sem sagt fyrir frumvarpi um niðurfellingu laga um kísilgúrverksmiðju við mývatn númer áttatíu nítján hundruð sextíu og sex og um ráðstöfun eigna hins merka sjóðs kísilgúrsjóðs í þessu frumvarpi er sem sagt lagt til að sjóðnum verði slitið og starfsemi hans lögð niður sömuleiðis er lagt til að í sömu atrennu samþykki þingið að leggja niður lögin um kísilgúrverksmiðju við mývatn sem ég vísaði til áðan þetta er lagt til í ljósi þess að kísilgúrverksmiðjan hætti starfsemi sinni árið tvö þúsund og fjögur og tekjur kísilgúrsjóðs af námagjaldinu eru engar starfsemi sjóðsins er þess vegna háð eigin tekjum og framlögum á fjárlögum í þessu frumvarpi er sömuleiðis lagt til að iðnaðarráðherra verði heimilt að ráðstafa eignum sjóðsins með samningi við atvinnuþróunarfélag þingeyinga h f það er gert ráð fyrir því að sá samningur hafi það að markmiði að efla nýsköpun og atvinnulíf í þeim sveitarfélögum sem hafa átt verulegra hagsmuna að gæta vegna starfsemi kísilgúrverksmiðjunnar þeir sem þekkja þennan kafla í atvinnusögunni muna vafalaust eftir því að kísilgúrverksmiðjan h f við mývatn var stofnuð árið nítján hundruð sextíu og sex með sérstökum samningi íslenska ríkisins og bandaríska fyrirtækisins john manville corporation þessi verksmiðja starfaði samkvæmt þeim lögum sem ég nefndi hér áðan númer áttatíu nítján hundruð sextíu og sex en starfsemi verksmiðjunnar var hins vegar hætt í nóvember tvö þúsund og fjögur með lögum númer sautján nítján hundruð níutíu og fimm um breytingu á lögum númer áttatíu nítján hundruð sextíu og sex um kísilgúrverksmiðju við mývatn var jafnframt stofnaður sérstakur sjóður kísilgúrsjóður og hans hlutverk átti að vera að efla atvinnulíf í þessum sveitarfélögum sem telja mætti að ættu verulegra hagsmuna að gæta vegna starfsemi þessarar merku verksmiðju ráðstöfunarfé sjóðsins samkvæmt þeim lögum átti að samanstanda af fimmtungi af námagjaldi verksmiðjunnar til

en frá tvö þúsund og tvö til og með ársins tvö þúsund og tíu átti það að aukast í sextíu og átta prósent af námagjaldinu ásamt allt að tuttugu prósent af tekjum ríkisins sem eiganda framleiðslufélagsins samkvæmt heimildum í fjárlögum stjórn kísilgúrsjóðsins hefur komið að mörgum merkum málefnum á sinni tíð það var yfirleitt úthlutað úr sjóðnum tvisvar á ári vor og haust og þetta tvö og hálft til þremur milljónum í hvert skipti að mestum hluta voru þessar úthlutanir í formi styrkja þó að líka hafi að vísu verið nokkuð um það að sjóðurinn hafi keypt hlutabréf yfirleitt í nýstofnuðum félögum en þess eru líka dæmi að framlag úr sjóðnum hafi verið notað til þess að kaupa hlutafé við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja á starfssvæði sjóðsins sömuleiðis hefur talsvert verið veitt af styrkjum til ferðaþjónustufyrirtækja staða sjóðsins núna er sú að hann á tæplega fimmtán milljónir króna á bók hann á hlutabréf í sex hlutafélögum og bókfært virði þeirra í dag er í kringum sjö og hálfa milljón króna í tímans rás hefur atvinnuþróunarfélag þingeyinga h f séð um að sýsla með styrkina það hefur annast móttöku umsókna séð um reikningshald og í raun alla fjársýslu fyrir kísilgúrsjóð í samræmi við sérstakan samstarfssamning þar um stjórn sjóðsins hefur hins vegar stýrt úthlutunum og samþykkt

atvinnuþróunarfélagið sem iðnaðarráðuneytið hefur í þessu efni átt ákaflega gott samstarf við hefur lýst miklum áhuga á því að taka við fjármunum sjóðsins og sjá um ráðstöfun þeirra er rétt að geta þess að héraðsnefnd þingeyinga hefur tekið undir þau sjónarmið ef hið háa alþingi samþykkir frumvarp mitt og ríkisstjórnarinnar að þessum lögum munu reglugerð númer fjögur hundruð sjötíu og sex tvö þúsund og eitt sem er um starfsemi og tilgang kísilgúrsjóðs og reglur númer átta hundruð fimmtíu tvö þúsund og eitt um fjárveitingar úr kísilgúrsjóði falla úr gildi

uppbyggingu byggðakjarna við mývatn en vakti jafnframt heiftarlegar deilur eins og jafnvel við sem erum búin að vera tiltölulega skamma hríð á þingi ekki nema hátt í tvo áratugi munum mætavel hér hafa oft staðið deilur um þessa verksmiðju en í öllu falli munu þær deilur aldrei vakna aftur verksmiðjan er hætt og með þessu frumvarpi er lagt til að lögum og reglum sem um þessa starfsemi gilda enn í dag og þar með kísilgúrsjóðinn verði slitið ég mælist til þess herra forseti að þessu frumvarpi verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar iðnaðarnefndar